Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Commissaire, les interventions de chacun montrent l'importance du sujet et la nécessité, désormais, de renforcer le suivi de la politique commerciale commune et d'assurer sa bonne mise en œuvre. En tant que première puissance commerciale du monde, l'Union européenne doit continuer à affirmer sa position, défendre ses intérêts et faire respecter les engagements commerciaux qui ont été pris. Vous l'avez dit, Madame la Commissaire, il est important que tous les acteurs économiques, et notamment les PME, aient accès à une meilleure information et connaissent les préférences commerciales auxquelles elles peuvent souscrire. Une meilleure utilisation de nos réglementations et accords commerciaux est désormais une priorité. Dans le rapport, nous demandons aussi la création d'un service spécifique au sein de la Commission, en charge du suivi de la politique commerciale, et nous rappelons que les délégations de l'Union jouent un rôle crucial et sont en première ligne pour contacter nos partenaires. Enfin, je souhaite insister une nouvelle fois sur l'importance et la nécessité de développer un débat public sur la politique commerciale européenne, qui inclue tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les citoyens, la société civile ou encore les autorités publiques. À ce titre, la création d'un groupe consultatif sur les négociations commerciales est une bonne nouvelle, et nous suivrons avec attention cette initiative. J'espère que le Parlement européen pourra envoyer un message fort en matière de commerce international lors du vote qui aura lieu demain, et je remercie une nouvelle fois l'ensemble de mes collègues.